Reményt kellett nyújtanunk az elmúlt években azoknak a polgároknak, akik a demokratikus alapjogok megsértése miatt fordulnak az uniós intézményekhez. A magyarországi korkedvezményes és szolgálati nyugdíjak megszüntetésével jogtalanul fosztottak meg több tízezer embert. Ezeknek az ügye még napirenden van. Fel kellett lépnünk olyan ügyekben is, mint a kollektív bűnösség elvét kimondó Benes dekrétumok 2007 es megerősítése, vagy a szlovákiai állampolgársági törvény. Az EU nem maradhat néma és tétlen az alapjogok megsértésekor, legyen szó akár a szerzett jogok elvételéről, akár a felvidéki magyar közösség kollektív megbélyegzéséről.